Jetzt ist die Diskussion weitgehend vorbei, und es ist eine vollständige Abwesenheit des Rates zu beklagen. Soll das zum Ausdruck bringen, dass der Rat es nicht für nötig hält, die strategischen Beziehungen mit China auch mit dem Parlament zu diskutieren, oder wie ist das zu erklären? Und wie können wir dem Rat deutlich machen, dass das Parlament den Anspruch hat, in diesen strategischen Beziehungen eine Rolle zu spielen?